Ich schätze den Kollegen Landsbergis sehr.

Ich glaube, auch zu Ihrer Zeit als Präsident ist dies bei Ihnen nicht in Frage gestellt worden.